Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je suis heureuse, aujourd'hui, d'apporter tout mon soutien à ce rapport qui permet des avancées considérables en matière de protection des droits de l'enfant.

À ce titre, je voudrais souligner l'importance de condamner plus sévèrement les personnes ayant usé de leur position d'autorité, de confiance ou d'influence pour abuser d'un enfant.

Je dis bien de leur famille car elles sont aussi des victimes, certes indirectes, mais elles peuvent vivre les violences sexuelles commises à l'égard de leur enfant comme une blessure très profonde. Cette directive représente une avancée considérable et je voudrais sincèrement féliciter la rapporteure pour son travail. Au delà de certaines divergences qui ont pu faire surface au cours des négociations, nous avons eu à cœur de toujours mettre au centre de nos préoccupations l'intérêt supérieur de l'enfant, et c'est cela, je crois, qu'il est important de souligner aujourd'hui.

Madame la Commissaire, pourquoi la Commission refuse t elle de se prononcer en faveur de l'adhésion de l'Union à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant?

Pourquoi, alors que l'Union dispose maintenant de la personnalité juridique lui permettant la ratification des traités internationaux, ne peut elle pas aller plus loin dans la reconnaissance des droits de l'enfant? L'argument consistant à dire que l'Union n'est pas compétente pour intervenir dans ce domaine ne me suffit pas. Cette réponse légaliste n'est pas viable. La ratification par l'Union est un message politique fort que nous nous devons d'envoyer.